virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um fjarskiptasjóð frumvarpið er lagt fram í framhaldi af frumvarpi til laga um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f sem liggur fyrir virðulegu alþingi og tekur hliðsjón af því með frumvarpi þessu er lagt til að stofnaður verði sérstakur sjóður til að fjármagna framkvæmdir á sviði fjarskiptamála í samræmi við þingsályktun um fjarskiptaáætlun í frumvarpinu er einnig kveðið á um stjórn og skipulag sjóðsins með þessu er skotið styrkari stoðum undir ályktun alþingis um stefnu í fjarskiptamálum fyrir árin tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og tíu sem ég lagði fram á hinu háa alþingi síðastliðið vor

og þeirri þingsályktun er sett fram stefna stjórnvalda í fjarskiptamálum til ársins tvö þúsund og tíu eins og fyrr segir og lagður grunnur að aðkomu þeirra að grunnþáttum upplýsingasamfélagsins til næstu ára

sem lögfesta gerð fjarskiptaáætlunar og reglulega endurskoðun hennar í ljósi þróunar og breyttra aðstæðna á hverjum tíma eins og þekkt er er þróunin á sviði fjarskipta geysilega hröð og mikilvægt að horfa til allra átta þegar verið er að fjalla um þau málefni og þátttöku og þátt stjórnvalda í þeim meginmarkmið með stofnun sjóðsins er að koma skipulagi á fjármögnun ríkisins og aðkomu þess að uppbyggingu fjarskipta í landinu miðað er við að fjarskiptasjóður taki þátt í kostnaði við verkefni fjarskiptaáætlunar sem ætla má að ekki verði ráðist í á markaðslegum forsendum þau snúa einkum að uppbyggingu stofnkerfa fjarskipta stuðla að öryggi fjarskipta í landinu og smakpeppnishæfni þjóðarinnar einkum er lögð áhersla á að sjóðurinn fjármagni uppbyggingu gsm senda á hringveginum helstu stofnvegum og á fjölförnum ferðamannastöðum einnig er miðað við að sjóðurinn taki þátt í kostnaði við dreifingu stafræns sjónvarps um gervihnött með stórbætta þjónustu fyrir sjófarendur að meginleiðarljósi loks er gert ráð fyrir að sjóðurinn taki þátt í kostnaði við uppbyggingu á háhraðatengingum þeim svæðum sem ætla má að ekki verði þjónað á markaðslegum forsendum ekki er gert ráð fyrir að um verði að ræða beina ráðstöfun fjár til einstaklinga eða einstaklingsbundinna verkefna gert er ráð fyrir að þátttaka sjóðsins í einstökum verkefnum uppfylli öll skilyrði um gagnsæi og hlutlægni og að farið verði að ákvæðum fjarskiptalaga um útboð verkefna þá verði í samræmi við heimildir laganna og miðað við að póst og fjarskiptastofnun sjái um framkvæmd útboða samningsgerð og eftirlit með þeim samgönguráðherra skipar fimm menn í stjórn fjarskiptasjóðs til þriggja ára í senn stjórn sjóðsins er jafnframt verkefnastjórn sem hefur yfirumsjón með framkvæmd fjarskiptaáætlunar auk þess sem tilnefndir verða tengiliðir frá stofnunum eða öðrum ráðuneytum vegna framkvæmdar einstakra verkefna sem undir þau heyra þá er mælt fyrir um í frumvarpinu að stjórn sjóðsins skili skýrslu um starfsemi sjóðsins til samgönguráðherra sem leggur hana fyrir alþingi frumvarpið gerir ráð fyrir að sjóðurinn heyri stjórnskipulega undir samgönguráðuneytið ríkissjóður leggur sjóðnum til stofnfé að fjárhæð tvö þúsund fimm hundruð milljóna króna samanber framangreint frumvarp um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f stjórn sjóðsins ákveður greiðslu fjárins til einstakra verkefna í samræmi við fjarskiptaáætlun og ákvæði fjarskiptalaga eins og kemur fram í gildistökuákvæðinu er sjóðnum markaður tími til ársloka tvö þúsund og ellefu gert er ráð fyrir að fyrir þann tíma muni liggja fyrir reynsla af verkefnum sjóðsins og þörf fyrir sjóðinn endurskoðuð með hliðsjón af henni hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðunni vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar